Vážený pán predsedajúci, svojím podpisom parlamentnej otázky, ale aj vystúpením sa pripájam ku všetkým mojím kolegom, ktorí naliehavo žiadajú Komisiu, aby vykonala revíziu právnych predpisov EÚ s cieľom chrániť spotrebiteľov prostredníctvom odstránenia dvojitých štandardov v kvalite výrobkov predávaných v strednej, východnej a západnej Európe. Som veľmi rada, že aj na marcovom samite EÚ odznela aj táto téma dvojitej kvality potravín. Táto téma je práve v tomto období viac naliehavá ako kedykoľvek predtým. Sme v procese brexitu, v EÚ silnejú hlasy europesimistov a euroskeptikov a aj dvojitá kvalita potravín a rozdeľovanie ľudí na lepších a horších, na menej náročných a viac náročných nahráva extrémistickým stranám, aby vyvolávali nepokoje a ohlasovali ďalšie referendá pre vystúpenie z EÚ.